Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Spoštovane in spoštovani! Zakon o motornih vozilih, ki je začel veljati aprila dva tisoč enajst, je bil večkrat noveliran. Ker so uporabniki zakona pri izvajanju zaznali nekatere pomanjkljivosti posameznih določb zakona, pojavile pa so se tudi dileme in različna tolmačenja nekaterih členov zakona. Med razlogi, zaradi katerih je bila uvedena obveznost registracije mopedov, je predlagatelj takrat navedel predvsem zagotovitev višjih standardov varnosti vseh udeležencev v prometu, prepoznavnost lastnikov ter mopedov in zavarovanjem morebitnih oškodovancev v prometnih, nesrečah z zadevnimi mopedi. V praksi je sprejeti zakon postavil lastnike koles z motorjem pred skoraj nerešljive težave. Številni so za svoje kolo z motorjem, ki so ga kupili pred deset in več leti, niso imeli oziroma nimajo nobenega potrdila o lastništvu in druge dokumentacije. Lastništvo vozila je potrebno seveda dokazovati v ugotovitvenem postopku, ki je zapleten in dolgotrajen, poiskati je treba namreč priče, ki potrdijo, da so lastniki več deset let starega mopeda. Toda tu se zadeva zadeve ne ustavijo. Verjetno ste, vsi brali na družbenih omrežjih in po medijih, kaj vse so doživljali lastniki teh vozil doslej, ko so morali na upravnih enotah, ko so skušali dokazati svoj, svoje lastništvo za ta moped in ga potem tudi registrirati. Vse je mejilo že na komedijo - žal, komedijo absurda, saj je zakon, ki je uvedel to obveznost, nič drugega kot način za polnjenje državnega proračuna in obremenjevanje ter praznjenje denarnic slovenskih davkoplačevalcev. Dejstvo je, da se pri starejših mopedih zna zaplesti tudi pri mejni hitrosti, ki je petindvajset kilometrov na uro. Nekatera kolesa s pomožnim motorjem, ki jih vozniki zaženejo s pomočjo pedal, so dejansko hitrejša od petindvajsetih kilometrov na uro, ne da bi bila kadarkoli predelana. Obveznost registracije mopedov predstavlja poleg administrativnih tudi kar precejšnje finančne obveznosti za njihove lastnike, ki so pogosto ta vozila kupili ravno s pričakovanji o manjšem obsegu tovrstnih obveznosti. Prvi problem nastopi že pri homologaciji. Veliko lastnikov teh vozil homologacije ni urejalo, saj so spremembe zakonodaje tega dokumenta pač niso potrebovali. Danes je prvo vprašanje, ko nekdo želi registrirati moped, kje imajo homologacijsko potrdilo. In vseskozi se te težave pojavljajo. Stroški ureditve tega potrdila so približno petinšestdeset evrov. Pogoj je seveda, da imajo lastniki mopedov vsa ustrezna potrdila, ki pa jih pogosto nimajo. V nadaljevanju so stroški prve registracije približno sto evrov, vsako naslednje leto pa približno štirideset evrov. Če torej seštejemo stroške, ki jih bo ki jih ima lastnik pri urejanju registracije mopeda, katerega konstrukcijsko določena hitrost ne presega petindvajset kilometrov na uro, pridemo do zneska približno sto evrov plus približno petinšestdeset evrov za homologacijo. Ker v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ocenjujemo, da je obveznost registracije mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega petindvajset kilometrov na uro, registrirani - najprej najprej potrebno - oziroma nepotrebno obremenjevanje ljudi, ki so te mopede kupili prav za to, ker za njih ni bila potrebna registracija. Še enkrat. Torej govorimo o mopedih, ki vozijo največ petindvajset kilometrov na uro, povprečna njihova hitrost je tam nekje okrog petnajst kilometrov na uro in nič več. V Slovenski demokratski stranki smo aprila dva tisoč sedemnajst tudi prvič vložili novelo Zakona o motornih vozilih in predlagali ukinitev obveznosti registracije. Koalicija je predlog takrat zavrnila, zato smo letos ponovno vložili spremembo zakona, da se ta nepotrebna obdavčitev državljanov umakne. Novela Zakona o motornih vozilih, ki jo predlagamo, torej ukinja obveznost registracije za mopede, katerih konstrukcija konstrukcija hitrost ne presega petindvajset kilometrov na uro. To nepotrebno opravilo, novo administriranje in novo obdavčevanje novela zakona ukinja oziroma umika iz obveznosti državljanov oziroma lastnikov teh mopedov. Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo predlagano novelo Zakona o motornih vozilih seveda podprli, zato pa prosimo seveda tudi ostali državni zbor. In na koncu - glede na to, da je sedaj na oblasti nova vlada, ki je med drugim obljubljala debirokratizacijo in odpravo administrativnih ovir in pa seveda socialni čut do revnejših, ki so tudi najbolj kupovali, te mopede, upamo, da boste podprli spremembo in tako omogočili lastnikom mopedov, da jih uporabljajo za to, za kar so jih tudi nabavili. In pa tudi - v imenu trajnostne mobilnosti in ekološke ozaveščenosti, saj vožnja s temi mopedi razbremenjuje promet in zmanjšuje onesnaževanje v primerjavi s težjimi motornimi kolesi in avtomobili. Hvala lepa.